herra forseti ég vildi nú byrja á því að þakka þessa ábendingu til nýs þingmanns á alþingi

frá hverjum um þróunarfélagið gögn sem ríkisendurskoðandi hafði í höndum vegna endurskoðunar á árshlutareikningi félagsins það er fyrir fyrstu níu mánuði ársins

það var full ástæða til þessarar beiðni vegna þess að það liggur fyrir að eignir á keflavíkurflugvelli hafa verið seldar með óeðlilegum hætti á óeðlilegu verði og það hafa verið brotnar reglur um útboð og auk þess að þeir sem standa að sölunni og eru í stjórn þróunarfélagsins séu báðum megin við borðið jafnframt sem bæjarfulltrúar og bæjarstjóri í reykjanesbæ það hefur verið kallað eftir þessum gögnum líka í nefndum efnahags og viðskiptanefnd og í fjárlaganefnd og þessi gögn koma ekki og það er ástæða til að ætla að hér sé maðkur í mysunni og það eina sem ég hef beðið um er að það verði loftað út að við leggjum öll spilin á borðið í þessu máli ég er ekki að biðja um annað

að fara í gegnum þingið til að biðja um þessi gögn en aðalatriðið er þetta sem ég segi núna að ég beini því til hæstvirts forseta og forsætisnefnda hér og nú að afla allra gagna sem varða sölu þessara eigna þá er það ekki bara sölusamningar sem ég á við sem ég vil fá á borðið ég vil á á hvernig kaupverðið var ákveðið hvernig verðmat fór fram ég vil fá að vita hver eru greiðslukjörin hvernig greiða þeir fjórtán milljarða í háskólavöllum hvernig greiðir base sjö milljarða af hverju keypti base allar skemmurnar ég hef fullt af upplýsingum um það að þarna sé verið að ræða og ég hef upplýsingar um það að fólk sem gerði tilboð var sniðgengið þannig að ég beini því til hæstvirts forseta og forsætisnefndar að afla þessara gagna og ég mun auðvitað hafa fullt samráð og hæstvirtur forseti getur haft fullt samráð við mig um málið ég lít á það sem grunnskyldu mína að gæta að almannafé og almannaeignum og gæta að gjöldum og tekjum ríkisins að þar sé hvergi hallað réttu máli ég lít á það sem grundvallarskyldu mína sem þingmanns sem varinn er af stjórnarskrá